Der Beitrag der Kohäsionsfonds zur Überwindung der Krise ist gerade in den ärmsten Regionen beachtlich. Der horizontale Ansatz beim Ziel Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung bringt erfreuliche Ergebnisse. Nie wurden EU Gelder effizienter eingesetzt, nie haben wir mehr Mittelständler in internationale Netzwerke gebracht. Nie waren die Regionen besser vorbereitet, die europäischen Programme zu nutzen. Die Inanspruchnahme und Absorption der EU Gelder spricht hier eine sehr deutliche und erfreuliche Sprache. Und bei diesem Fortschritt konnten auch die Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung der Strukturgelder deutlich gesenkt werden. Leider informierten uns über diese Sachen Rechnungshof, Wissenschaftler und Regionen, nicht aber die Kommission und die Mitgliedstaaten.

Eine echte Zwischenbewertung des Haushaltes hat es mit Blick auf die Strukturfonds nicht gegeben. Ich bedaure das sehr, denn der Rückenwind eines Budget Reviews hätte gute Argumente für eine Fortführung der Strukturpolitik geboten. Natürlich gibt es inhaltlichen Anpassungsbedarf an die Ziele 2020. Die Mittel sind effizienter in vielen Bereichen einzusetzen. Dennoch haben sich die Zielstrukturen und die Kooperationen mit den Mitgliedstaaten und den Regionen mehr als bewährt. Wir haben hier eine Chance vertan, dies durch eine echte Überprüfung des Haushaltes auch zu belegen. Meine Damen und Herren, das Parlament hat aber ein gutes Gedächtnis. Wenn es um die künftige finanzielle Vorausschau geht, werden wir die Erfolge der Regionalpolitik ins Feld führen. Wenn es um die Verlässlichkeit der Politik geht, werden wir die langen Planungszeiträume der Strukturfonds verteidigen. Und wenn es um künftige Budget Reviews geht, werden wir diese verbindlicher einfordern. Denn auch regelmäßige Haushaltsüberprüfungen sind ein Beitrag zur Transparenz.